hæstvirtur forseti ég get ekki látið þessum orðum forseta ósvarað hér var reyndar talað eins og véfréttin í delfí og það væri fróðlegt og eftirsóknarvert að hæstvirtur forseti léti okkur vita hvað það var sem honum var einkum undrunarefni í ummælum á alþingi okkur í stjórnarandstöðunni var það hins vegar undrunarefni hvernig stjórn þingsins var hagað hér hefur verið vísað í þingskapalög af hálfu hæstvirts forseta ég leyfi mér að vísa líka í nokkuð sem heitir heilbrigði skynsemi að við skiljum nokkurn veginn hvað það er sem við erum að gera hér liggur dagskrá þingsins fyrir í sextán liðum og hæstvirtur forseti var að leggja það til við þingheim að hann samþykkti að við lykjum þessari dagskrá